Beim Thema Entwicklungshilfe beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit der Frage der Budgethilfen. Ich möchte ein ausdrückliches Dankeschön sowohl an den Rechnungshof für die vielfältigen Anregungen sehr sinnvoller Art zu diesem Thema aussprechen. Ich möchte aber auch ein Dankeschön an Herrn Kommissar Piebalgs aussprechen, der zunehmend versucht, das Thema Budgethilfen in einer sinnvollen Art und Weise zu regeln.

Zum Zweiten ist es notwendig, dass wir im Bereich der Entwicklungshilfe tatsächlich einmal zu einem geschlossenen Konzept kommen. Ich sage jedes Mal, bei jeder Entlastung, dass es endlich einmal notwendig wäre, die Entwicklungshilfeausgaben alle geschlossen gemeinsam in den Kommissionshaushalt einzuführen, und dies nicht nur deshalb nicht zu tun, weil wir die 1 Grenze nicht überschreiten wollen. Die Gelder werden ja ausgegeben. Die Frage ist nur, ob sie koordiniert, geschlossen und gemeinschaftlich ausgegeben werden und letztendlich vom Europäischen Parlament nicht nur kontrolliert, sondern auch mitgestaltet werden können. Desweiteren halte ich es für notwendig, dass wir auch im Rahmen der Entwicklungshilfe das Thema langfristige und kurzfristige Maßnahmen ins Visier nehmen. Wir brauchen langfristige Maßnahmen, die nachhaltig sind, und zwar langjährig sichtlich aufbauend Verbesserungen in den jeweiligen Ländern hervorrufen. Wir brauchen natürlich auch kurzfristige Maßnahmen, die bei entsprechenden Katastrophen Erdbeben oder ähnlichen Dingen kurzfristige Hilfen bieten.